frú forseti þann tíunda mars tvö þúsund og þrjú sagði hæstvirtur forsætisráðherra jóhanna sigurðardóttir á heimasíðu samfylkingarinnar

hún sagði með leyfi frú forseta ekki er hægt að kalla það annað en kattarþvott þegar frambjóðandendur sjálfstæðisflokksins með fjármálaráðherra í broddi fylkingar reyna að telja fólki trú um að skattahækkanir í tíð þessara ríkisstjórnar séu skattalækkanir það er auðvitað það sama og að segja fólki að hvítt sé svart og svart sé hvítt en blákalt og blygðunarlaust segja sjálfstæðismenn að skattbyrði fólks hafi ekki aukist þótt að sé þvert á staðreyndir það er að segja formaður samfylkingarinnar hæstvirtur forsætisráðherra sagði árið tvö þúsund og þrjú þáverandi almennur þingmaður háttvirta að skattalækkanirnar væru skattahækkanir vegna þess að þær gáfu ríkissjóði meiri tekjur þetta er einmitt spurningin